Conform așteptărilor, summitul de la Copenhaga nu s a încheiat cu rezultate concrete, însă avem o opinie clară asupra fenomenului încălzirii globale și a necesității acțiunii. Uniunea Europeană trebuie să continue eforturile la nivel de politică externă, în special discuțiile cu Statele Unite ale Americii și China. Ar trebui să se atingă rezultate pozitive avem comisari atât pentru politică externă, cât și pentru schimbările climatice. Până atunci acțiunile, chiar și unilaterale, ale Uniunii trebuie continuate.